Întrebările pregătite de autori sunt foarte oportune și la obiect, dar eu aș mai fi adăugat încă o întrebare cum intenționează Comisia să încurajeze reducerea numărului de copii utilizați ca forță de muncă în agricultură în cele două state?